Dziś obywatele Nepalu nie mogą liczyć nawet na pogoń za szczęściem. Prace nad konstytucją przeciągają się, a główni aktorzy sceny politycznej, w tym Komunistyczna Partia Nepalu i maoiści, nie są gotowi do kompromisu, zaś wojsko wciąż otacza atmosfera tajemnicy, jeśli chodzi o sposoby finansowania i model rekrutacji. Tymczasem na przeciwległym biegunie, z dala od państwowych struktur, żyje 30 milionów obywateli narażonych na skrajną biedę, analfabetyzm, bez dostępu do energii elektrycznej czy komunikacji. Nepal tkwi w pułapce biedy, marnując naturalny potencjał wynikający ze strategicznego położenia geograficznego i niezwykłej przyrody.

ale konsekwentnie dążyć do promulgacji nowej konstytucji, która nie tylko zdefiniowałaby prawa i obowiązki obywateli, ale mogłaby stać się symbolem nowej demokratycznej karty w historii federalnej Demokratycznej Republiki Nepalu.